Das Karfreitagsabkommen von 1998 war kurz vor seinem zwanzigsten Jahrestag. Wir hatten viele Gesprächspartner aus der Politik und der Zivilgesellschaft, und mich berührten besonders zwei Dinge erstens, dass alle Gesprächspartner die bisherigen EU Hilfen als notwendig und wirksam lobten, um die vorher gewaltsam ausgetragenen Konflikte zwischen den gesellschaftlichen Gruppen in Nordirland zu beenden, dass uns aber auch zweitens alle versicherten, dass der Friedens und Versöhnungsprozess in Nordirland noch nicht nachhaltig genug und immer noch zerbrechlich ist. Ein harter Brexit ohne Fortführung der EU Programme in und mit Nordirland wird die alten Konflikte wieder aufbrechen lassen. Das ist die Botschaft, die sie uns mitgaben, und diese Warnung sollten wir sehr ernst nehmen, wie wir ja vor nicht allzu langer Zeit auch bereits in Derry gesehen haben.